Imaš kakšno vprašanje zame ali kar začnem govoriti, ne vem, o recimo ... Danes sem spal dobro. V bistvu sem sanjal, da sem napisal knjigo, in sicer, zgodba je bila taka, da, tam v Afganistanu, ke je ono gorovje Pamir, in za tem gorovjem so pač ti, ke čuvajo ovce, taki bolj humble Afganistanci, ke v bistvu si privoščijo meso enkrat na leto. In pač tak reven lifestyle imajo, nomadski, in, in, sem sanjal, da pač tam sta, tam so in, čuvajo te ovce in to in pol ena dva se med sabo pogovarjata tako: kako eni uživajo v lajfu, ne vem, koliko imajo ful enega denarja, mi pa tule čuvava ovce." pol sem sanjal v bistvu pa drug del, je bil pa, da je en milijarder mogel iti na en sestanek s private jetom, in je vzel s sabo tako dva kovčka, polna denarja. In je šel s svojimi ljudmi letet. Glih, je letelo je mimo tega gorovja in, malo se sliši smešno, tako hollywoodsko, ampak je glih tam je strmoglavil blizu njih in onadva sta to med tem pogovorom, ta dva Afganistanca, to videla, kako letalo, gre proti tlom. in potem je letalo strmoglavilo in potem so prišli Afganistanci, da ju, da jih rešijo, ampak je bilo, na žalost so že vsi umrli. pol sta pa ta dva Afganistanca našla v avionu ta dva kovčka, polna denarja. In pol se jima je life spremenil. Sta šla v Ameriko in sta se oblekla v Versace. In sta vletela z lamborghinijem tam, sta se furala po Hollywoodu. No, to sem sanjal danes. Ful sanjam. Kar sem nehal kaditi, marihuano, Bob Marley, Jamaica, imam ful, ful, ful, realne sanje, tako realno, ne vem, čutim veter, ne vem, kamne pod nogo. Pač dobesedno, ko da sem res tam, ke da se teleportiram. Prav skoraj dobesedno že skoraj vonj lahko zavoham v sanjah, tako imam intenzivne sanje. Pa tako po tri do pet takih zgodb po navadi sanjam na noč, tako da ... Hudo je, no, sanjati. Kaj kaj če sem? Ja, zvok pa tako, dotik, ono, da da sem se dotaknil, da sem prav čutil v roki, da sem se dotaknil, ne vem, balance od bicikla pa, slišim dosti v sanjah, Tako, dobesedno ke da živim še eno življenje v ke grem spat pa ke sanjam, pač res, ful imam, žive sanje. Ke po navadi, ke sem kadil travo, je bilo vse megleno, ampak odkar ne kadim, trave, pa res tako, ful čiste sanje imam, res. Ke da sem tam. Kdaj se zbudim zjutraj, ono, mi ni jasno, a sanjam ali tako, ful je jako. sanjati. Ne kadim že štiri leta. letos, zdaj v bistvu avgusta, petnajstega bo štiri leta, odkar sem se odločil, da ne bom več kadil. pač čisto tako, zaradi samega sebe. Ke enkrat nekaj dosti časa delaš nekaj, ti pač mogoče to, ko da bi pil skozi isti sok, pač sede kdaj malo pustiti sok pa malo več vode spiti pa tako. Tako da jaz sem pač nehal, ke tudi, ke gre dosti denarja za to pa, pa tako, no, preveč energije sem v to dajal, sem se hotel raje posvetiti muziki pa ... Raje spijem kako pivo, dve s kolegi pa je tudi hudo. Bolje je, no, tako, trava te malo zapre, no. Še posebej zdaj so tako močne, da vse pol jih je umetnih pa špricajo jih pa ni za zaupati vsakemu, no. Če že, bi gojil, samo ne moreš, ker, mislim, lahko, samo so velike kazni pa tako, V novicah. Bolj slabo gledam novice, ke itak pol stvari je samo laž pa nas hočejo odvrniti od prave resnice. Tako da jaz bolj tako, hodim na Youtube pa rad gledam videoposnetke pa muziko rad poslušam. Tako da bolj novic ne nisem nekaj zasledil, razen da bomo mogli se, mislim, d do naslednjega meseca, tam do dvajsetega ali sedemindvajsetega, bo še zastonj, testiranje, potem bo plačljivo, se mi zdi štirinajst evrov na oseminštirideset ur, kar zame kot, ke sem zaposlen v hotelu, mi glih ni do tega, da bi vsakih oseminštirideset ur plačeval štirinajst evrov samo zato, da lahko delam. tako da sem se bil, ne prisiljen, ampak malo so nas prisilili, da, in sem se šel cepit. In ni mi glih všeč, da sem se cepil, ampak vsaj ne bo mi treba dajati štirinajst evrov vsakih oseminštirideset ur, tako da ne mislim dajati, eno sedmino, svoje, plače, samo za to, da plačujem testiranje. Ja, rad kuham. dosti različnih receptov imam, dosti sem se tudi od mame naučil. Rad naredim cheeseburgerje, rad naredim kake mineštre, odvisno, če imam dan, po navadi kako nedeljo si vzamem cajt pa si naredim kako mineštro, enolončnico pač. Namečem dosti zelenjave not, po pa malo mesa pa tako, pa to pol tri ure kuham pa da je na koncu okusno. Pa tako, odvisno od, kaj imam, v hladilniku, pol iz tega znam tako improvizirati pa narediti okusno, da je da je dobro za pojesti, da ni za stran, metati, Tako da ja. Mislim, odvisno. Znam dosti stvari narediti, tako da po navadi sem ponosen na marsikaj. vmes probavam pa to, hočem, da je glih prav slano pa glih prav sladko, odvisno, kakšna jed je. Tako da ponosen sem na dosti stvari, ke jih naredim, kar se tiče hrane, ke mi gre, no, imam v, imam to žilico za kuhanje. Tako da žal ne delam v kuhinji, kar mi nikoli ni bilo čisto ono, da bi delal v kuhinji, ke vem, kakšen imajo tam pritisk. Delam v hotelirstvu in mi je tam čisto v redu se z gosti pogovarjati pa vedno lahko spoznaš novega človeka pa v redu je, tako. Z ljudmi delati mi je boljše, kot da sem samo tam v kuhinji s tremi ljudmi pa samo kuhamo. To bolj doma kuham, tako, za hobi pa tako, za, da ne naročim glih skozi, iz, picerij pa tako, dostava pa to, ja, v Prištini, ke sem bil, v Kosovo. tam sem probal, imajo ful dobre, oni imajo skoraj vsaka druga jed njihova je s papriko zeleno. ne glede, že zjutraj imajo ful težko hrano, tako močno, nasitno, Tako da ne vem, ali pa tudi v Bosni imam rad kako, ke sem v Bosni, si vedno privoščim, meso od jagenjčka, mi je, res ... Tam imajo, lahko greš tako ob cesti pa imaš človeka, ke jih prodaja. Ker to jih skozi pečejo in je tako, so ke po tekočem traku je, vedno dobiš sveže. Ni, ni meso tako slabo ali pa tako. Ke po navadi ljudje eni imajo izkušnje, da jagenjčka, da jim, so probali enkrat in jim ni bilo v redu, ker mogoče ta oseba, ki jim je to dala za probati, ni ga dobro pripravila in ... Drugače pa v Bosni pa je to, pravi okus imajo, pa tako. Pa rad imam te, njihove pite pa to. Pa kljukuša pa tako. V bistvu nočem mesa jesti vsak dan. ful rad jem tudi zelenjavo. Dostikrat si tudi namesto bonbonov Haribo si kupim, raje kake, ne vem, jagode ali pa borovnice. zdaj v temu poletnem času tudi lubenico. Ampak tako no, bolj, bolj imam rad slane pa kisle stvari kot sladke. Sladko redkokdaj nekaj kupim. Morda edino, kar je od sladkega, imam rad Monster, kar tudi ni glih zdravo, Monster, energijske pijače. Drugače pa tako, čokolado si lahko kupim, pa jo imam, ne vem, skoraj cel teden malo čokolado. Ke nekateri pa lahko eno čokolado pojejo v treh minutah, Tako, no, bolj, bolj imam raje imam, sadje, kakor da bi si neke bonbone kupoval pa. ja, odvisno. Filme imam rad, rad imam akcije, komedije, ne maram znanstvene fantastike. rad imam realne filme, ke so posneti po resničnih dogodkih. ne maram, nekih, umetnih filmov, neko vesolje pa alieni. To mi tako ni, ne, jaz imam rad, da je res realno, tako, da ... Še posebej če, po resničnih dogodkih, mi je toliko bolj zanimivo, ker vem, da based, na zgodbi od nekoga, ke se mu je zgodila pa so potem posneli film o tem. pa tako, no, rad imam filme različne. Pa tudi, balkanske filme ali pa filme iz Jugoslavije bivše imam tudi ful rad pa, slovenske filme imam tudi rad. Zdaj, dvanajstega bom šel, na premiero filma od mojih prijateljev, Meter in bom, imajo predstavitev njihovega filma črno-belega po imenu Ameba. Tako da ja, rad imam slovenske filme tudi. Še posebej Outsider mi je jak. muzeja se, muzej sem bil že tako, s šolo pa to, da bi šel pa sam pa ne. drugače pa, kar se tiče filma, bi še rad, povedal, da, v enkrat, ne, bi rad tudi jaz bil v kakem filmu, da imam eno vlogo. Sicer smo zdaj začeli s kolegom nekaj snemati, samo je pol obupal. drugače smo hoteli narediti en mini film, tako, za začetek petnajstminutni, ampak ... Imam željo biti tudi, v filmu, kakem, bodisi statist bodisi manjša vloga bodisi glavna vloga. Ni problem, kar se tega tiče. mogoče še ni pravi cajt za to, ampak mogoče pa čez par let bom pa v kakem filmu pa boste lahko šli na premiero, ne vem. Realno Hrvaška mi je tako jaka. Saj po navadi je bil to vedno standard, ke smo, ke sem bil manjši, smo šli s familijo na Hrvaško. to je bil tako en, vsi so po navadi hodili, v devetdesetih, dol na Hrvaško. Pa tudi zdaj, ampak, ne vem, Hrvaška je tista, ke sem hodil na počitnice najraje. Pa najraje za hobi ustvarjam muziko. poleg tega pa rad tudi, delam, dizajne za puloverje pa za kratke majice. Po pa te kratke majice pa puloverje dam delati, če mi kdo naroči, pa mi povejo velikost, številko, puloverja, barvo, mislim, barvo puloverja, pol pa jim dam narediti pa jim prodam. to me ful veseli, da imam en svoj clothing, da ga lahko nosim. pa rad ustvarjam muziko. včasih sem rad tudi risali, zdaj sicer ne rišem nekaj dosti, ampak moja dva main hobija sta ustvarjanje puloverjev, za svoj clothing pa ustvarjanje muzike, katero potem objavim na Youtube pa ostale platforme. clothing se je v bistvu začel dva petnajst, tako da imam že ene dobrih devetdeset dizajnov. sicer zdaj bom malo fokus dajal na, ne vem, meni osebno deset najjačih pa jih bom bolj njih reklamiral, ker mogoče sem se prenaglil pa sem jih naredil preveč v tolikem času in ... bolj je imeti jih manj pa dobre oziroma je po eni strani pa dobro, da jih imam več, kot pol lahko tudi drugi izbirajo, ker je več izbire, a ne. To je isto, ke da bi včasih, v devetdesetih šel v videoteko, in če bi imeli samo deset filmov, bi se lažje odločil, kateri film boš gledal, če bi imeli pa devetdeset filmov, bi rabil malo dlje časa, da se odločiš, kateri film boš, pogledal. Tako da ne vem, mogel bom malo en dan se usesti malo, pa da vidim, kaj je najbolj. Ali da naredim, da se fokusiram na, ne vem, zadnjih deset dizajnov pa jih bolj reklamiram pa jih dam narediti puloverje v večih barvah pa potem, jih dam parim puncam pa se jih poslika, pa jih lepo prosim, če dajo pol nazaj pulover, da najdem še druge punce, pa da jih še njih poslikam. Da v bistvu iz desetih dizajnov, iz desetih puloverjev naredim več tisoč ogledov, kakor če bi, ne vem, tisoč od enkrat puloverjev naredil. Po bi, ne vem, te puloverje dal malo raperjem, kadar snemajo spot, da imajo v videospotu, a veš. In pol bi oni imeli, ne vem, deset tisoč ogledov, tako da ne bi rabili deset tisoč puloverjev narediti. Da se v bistvu začne širiti to ime, mojega clothinga. Šport bolj ne spremljam. Včasih, ke sem bil mali, sem rad zjutraj se zbudil pa sem gledal NBA. Standard, Toni Kukoč, Scottie Pippen, Michael Jordan, Vlade Divac. To sem to sem rad takrat ful gledal, bil sem nor na, imel sem album. po sem zbiral nalepke. tako, no, ni pa, da bi zdaj, zdaj ne gledam nič skoraj od, športa, glih me ne zanima. sem vesel, da folk, navija pa si kupujejo drese pa so zvesti nogometašem, klubu, ampak meni šport tako šport ko šport, ne vem. Šport je zame tako en cirkus, ker se zbere ful folka in potem za njihovimi hrbti pa spet delajo nekaj drugega. Dokler jih zamotijo, lahko delajo druge stvari. Ne vem, no, nisem glih ljubitelj športa, ampak suportam pa tiste, ke imajo radi šport. Sem. Ke mali v osnovni šoli sem treniral košarko, to me je najbolj veselilo. pol sem hotel iti na plezanje pa ni bilo nič od tega, ko je rekel foter: "Nič, boš šel v glasbeno šolo." Ke je brat že igral pozavno, jaz sem bil pa ful anti, za inštrumente igrati pa to. sem bil prvi razred osnovne šole in, samo sem šel flavto igrat. In tako, po enem letu sem obupal in sem šel drugo leto, violino igrat. In sem po enem letu tudi obupal, igranja violine, in pol sem tretje leto šel harmoniko igrat. In sem tudi po tistem letu obupal in sem rekel: pojdite vsi v tri pisane marjetice, ne bom več s tem se ukvarjal. Ni, ni mi do tega." brat je pa to vedno bolj se ukvarjal s pozavno pa je pol je tudi hodil na, na te koncerte, ke so s slovensko narodnozabavne muzike. Ampak mene to ni nikoli veselilo, kar se tega tiče. Mene je bolj zanimalo, punce so me zanimale pa tako. Pa druge stvari.